Öffentlicher Personennahverkehr ist die Lösung vieler Probleme in den Städten, soweit er umweltfreundlich ist. Das stellen wir mit dieser Richtlinie sicher. Wir machen es den Kommunen einfacher, die Ziele der Richtlinie zu erreichen, indem wir auch Hybride anerkennen. Hier sollten wir aber morgen noch mal klarstellen, dass wir nur von Plug in Hybriden sprechen. Wichtig ist mir auch, dass die Kommunen Unterstützung bei der Flottenerneuerung erhalten. Diese Unterstützung wird von der Europäischen Union kommen, muss aber auch durch die Mitgliedstaaten ergänzt werden. Dabei geht es um finanzielle Beihilfen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. In Richtung der konservativen Kolleginnen und Kollegen muss ich hier heute aber auch eines deutlich sagen Mit Wirtschaftsprotektionismus, wie er in Änderungsantrag 82 vorgesehen ist, wird die Luft in europäischen Städten nicht sauberer. Mit dieser populistischen Trump Politik schaden Sie den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die schlechte Luft atmen müssen. Mit diesem Änderungsantrag sorgen Sie dafür, dass später schmutzige Luft als saubere definiert werden muss, wie es zuletzt in Deutschland passiert ist. Da hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel einen verzweifelten Versuch unternommen.